Na sliki vidim žensko, staro približno petintrideset let. Ima modre oči, urejene lase svetle barve, velik nasmeh in velike zobe, v ozadju vidim neko črno podlago oziroma neko črno zaveso. je dobre volje, nasmejana, z navihanim nosom, z ozkimi zenicami in dolgimi trepalnicami. Na sliki vidimo moškega, starega okoli štirideset let. Ima brado, odprta usta, precej velika ušesa, kosmate obrvi, rjave oči, špičast nos, veliko gub na čelu, skuštrano frizuro rjave barve. V ozadju vidim pločnik, zdi se mi, kot da je prišel s športa. Ocenjujem, da ima majico s kratkimi rokavi modre barve. Na sliki vidim starejšega gospoda, ki je plešast. Gleda v levo stran, rahlo priprta usta, je siv. In v ozadju vidim luči. Na sliki vidim moškega, starega okrog petinšestdeset let. Ima očala, širok nos, ozke ustnice, lepe bele zobe, podbradek, sivorjave barve, v črni obleki. Na sliki vidim mladega moškega z modrimi očmi, lepim belim nasmehom, z rjavimi lasmi, porjavele polti in v ozadju reklamni napis. Na sliki vidim moškega, starega okoli sedemdeset let. Gre za znanega igralca, katerega imena ne poznam. Ima modre oči, kosmate obrvi, velika ušesa, sive lase, opazim, da ima čop. Slikan je zunaj v naravi in je oblečen v belo srajco in črn rekelc. Na sliki vidim žensko, erotično, z velikimi, polnimi, našminkanimi ustnicami, z modrozelenimi očmi, z zelo tenkimi obrvmi, rdečerjavimi lasmi, ki se spogleduje. Na sliki vidimo mlado Azijko, ki je zagledana v neki predmet. njenega pogleda ne vidim, namazana je z roza barvo, rjavimi lasmi, oblečena v neko belo pisano obleko, verjetno obleko. Na sliki vidimo moškega črne polti. Oblečenega po zadnji modi z denarjem v roki in verižico okoli vratu. Ima malo brkov, širok nos, zdi se mi zelo zadovoljen. Na sliki vidim mladega moškega z modrozelenimi očmi, ki koketira s kamero. Ima srednje dolge črne lase, črno brado, kratko in polne ustnice. V ozadju pa vidim okno.